Nasrin Sotoudeh a fost condamnată, după luni de izolare și tortură, la 11 ani de închisoare, pentru că, în calitate de avocată și militantă pentru drepturile omului, a apărat opozanți ai puterii de la Teheran, printre care și laureata premiului Nobel pentru pace. Alături de numeroși dizidenți, în închisorile iraniene suferă rele tratamente și zeci de jurnaliști și bloggeri care au îndrăznit să își exercite libertatea esențială de exprimare a propriei conștiințe. Cred că angajamentul Uniunii Europene în favoarea eliberării acestor luptători pentru democrație trebuie să ia nu numai forma protestului public, ci și a unor demersuri concrete ale Serviciului European de Acțiune Externă, în vederea mobilizării internaționale pentru o presiune comună sporită, în vederea încetării acestor încălcări ale drepturilor omului în Iran.